Musíme šetřit životní prostředí a musíme šetřit také přírodní zdroje, které nejsou nevyčerpatelné. Samozřejmě i já se snažím, když si vybírám, co kupuji, tak se snažím, abych vybírala to zboží, které není v těchto plastových obalech. Musíme, myslím, i každý sám přispět ke změně, proto jsem ráda, že také Evropský parlament ustoupil od masivního používání malých plastových lahví. Myslím, že všude je možné najít nějaké řešení a důležité je, že přináší tato směrnice také povinnost pro výrobce.

Jsem hrdá na to, že Česká republika patří mezi země, které hodně recyklují.